Tehát nagyon fontosnak tartom azokat az elemeket, amelyeket a jelentésében említ. Miszerint ösztönöznünk kell az anyákat arra, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel. Valamint még egy nagyon fontos elv van lehetővé kell tennünk minden honfitársunk számára, hogy ehhez hozzáférjen. Ma magánbankokban, költséges módon lehet csak ezeket raktározni. A szegényebb emberek, akiknek nincs meg a pénzük, amivel ezt a lehetőséget elérnék, saját gyermekeiket, saját magukat zárják el ez elől a lehetőség elől. Tehát azt gondolom, hogy ennek meg kell történnie. És nagyon fontosnak tartok még egy elvet, hogy egységes minőségbiztosítási rendszer működjön ezen a téren, hogy kiszűrjük az esetleges problémákat. Az orvostudomány még nagy fejlődés előtt áll, ma még csak töredékét tudjuk kihasználni annak, amit az őssejtek jelentenek, az őssejttel kapcsolatos eljárások jelenthetnek, ezért azt gondolom, hogy ezt mindenképpen támogatni kell, és a magam részéről emellett vagyok.